forseti við aðra umræðu um þetta mál kom í ljós ósamræmi milli frumvarpsins eins og það leit út og hafnalaga mistök sem urðu og þar af leiðandi legg ég til svohljóðandi breytingartillögu við afgreiðslu málsins nú sem er svohljóðandi við aðra málsgrein þriðju grein bætist tveir nýir málsliðir svo hljóðandi notendum hafnarinnar er heimilt að skjóta ákvörðunum siglingastofnunar öðrum en gjaldskrárákvörðunum til samgönguráðherra um málsmeðferð fer samkvæmt ákvæðum